Plata creditelor ipotecare s a ridicat în anul 2011 la aproximativ 52 din PIB ul Uniunii Europene, adică peste 6,5 trilioane de euro. Aceasta înseamnă o importanță economică deosebită. Una dintre cauzele principale ale crizei financiare a fost îndatorarea excesivă a consumatorilor și procesarea cererilor de creditare de către bănci fără o verificare atentă a veniturilor solicitanților, iar aceasta a fost în defavoarea solicitanților.

Susțin, de aceea, impunerea practicilor responsabile de împrumut, cea mai importantă fiind evaluarea în condiții stricte a posibilității consumatorului de restituire a creditului. De asemenea, trebuie acordată o perioadă minimă de 7 zile de reflecție, înainte de semnarea creditului, pentru ca cel care ia credit să poată face analiza tuturor posibilităților de piață.